Nell'80 dei casi sono immigrati clandestini, che non scappano da nessuna guerra e tra loro si nascondono anche potenziali terroristi, come ha denunciato Europol. In questi anni Bruxelles e i governi di sinistra italiani hanno commesso la follia di favorire l'immigrazione clandestina. Negli ultimi quattro anni lo Stato italiano ha speso 14 miliardi di EUR soldi nostri, soldi degli italiani per mantenere questi clandestini in hotel con colazione, pranzo e cena. Per non parlare degli enormi costi sociali che questo tipo di immigrazione ha portato nelle nostre città degrado, furti, violenze. Ora basta! Gli italiani non vogliono più accogliere immigrati illegali che non hanno diritto di stare nel nostro Paese. Servono poche regole, chiare e ferree difesa delle frontiere, lotta ai trafficanti di esseri umani, espulsione di tutti i clandestini.